frú forseti hún var nokkuð merkileg þessi helgi í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins fékk fólkið tækifæri til að tjá hug sinn og afstöðu til þessa máls sem við köllum icesave og hefur haft verulega þýðingu fyrir nútímann en ekki síst fyrir framtíðina það var brotið blað í sögunni varðandi uppbyggingu lýðræðis og eflingu þess og ég spái því að þetta verði ekki síðasta þjóðaratkvæðagreiðslan á næstu árum og ég vona það að við hér inni berum gæfu til að setja almenna löggjöf um þjóðaratkvæðagreiðslu kjörsóknin var góð og niðurstaðan er eins skýr og hægt er að hugsa sér þjóðin hafnaði með afgerandi hætti þeim hörmungarsamningum sem hæstvirtur fjármálaráðherra ber alla ábyrgð á en virðist nú gera þá ábyrgð áðan nokkuð skilyrta ég vil líka undirstrika að það verður formlega að ógilda eða afturkalla þá samninga og þau lög sem voru samþykkt í ágúst síðastliðinn mér fannst hins vegar verra að fylgjast með ömurlegum yfirlýsingum forsætisráðherra í síðastliðnum viku þar sem hún beinlínis talaði niður þetta sögulega tækifæri upp á framtíðina að gera eru þetta vond skilaboð þetta eru vond skilaboð frá forustumanni ríkisstjórnarflokka sem fram til þessa og alla vega fyrir alþingiskosningar hafa talið sig mjög lýðræðislega elskandi við íslendingar höfum verið stoltir yfir mikilli þátttöku í kosningum og þegar ekki er ólíklegt að þjóðaratkvæðagreiðslum fjölgi í framtíðinni þá má ekki tala þær niður það má ekki gera það í dag er áttunda mars það er baráttudagur kvenna ég vil óska okkur öllum til hamingju með daginn í fréttablaðinu í segir steinunn eða guðjónsdóttir framkvæmdastýra unifem á íslandi undir fyrirsögninni takk fyrir mig með leyfi forseta í dag langar mig að þakka fyrir að ég hef kosningarrétt ég vil þakka öllum konunum sem á undan komu fyrir alla þeirra vinnu sem hefur skilað árangri fyrir mig og kynsystur mínar takk fyrir frelsið til að velja síðan kemur forsætisráðherra íslands í síðustu viku að tala niður þetta sögulega tækifæri fyrsta konan sem er forsætisráðherra ég held að baráttukonur fyrri alda fyrir auknum lýðréttindum hafi nú snúið sér í gröfinni varðandi þetta framferði en hvað nú hvað skal gert að niðurstöðunni fenginni við verðum auðvitað að hlusta eftir samstöðu á forsendum þjóðarinnar og þá verður líka ríkisstjórnin að hlusta og hún verður að skilja þessa sögulegu helgi fólkið kallar eftir samstöðu já við viljum öll samstöðu en ekki fyrir hvað sem er alls ekki fyrir hvað sem er og við sjálfstæðismenn höfum ávallt sagt þetta mál snýst ekki um ríkisstjórnina það eru aðrir sem hafa sagt það gylfi magnússon össur skarphéðinsson þórunn sveinbjarnardóttir sigmundur ernir rúnarsson allir þessir háttvirtir þingmenn hafa talað um að þetta mál munu hugsanlega kosta ríkisstjórnina ekki við og því ætlum við að halda áfram auðvitað styrktist samningsstaða okkar íslendinga um helgina og við verðum að segja það skýrt og skorinort en ekki fela það á næstu dögum frú forseti mun ráðast hvort ríkisstjórnin hafi raunverulegan vilja til að nálgast icesave málið á forsendum þjóðarinnar en ekki ríkisstjórnarinnar og því miður hefur það ekki alltaf farið að því hljótum við að vinna við hljótum öll að vinna að samstöðu